Bo poslanec dovolil, tako kot sem rekla prej, bom o tisti cesti Hótič oziroma Hòtič, kot rečete vi, govorila v enem od naslednjih poslanskih vprašanj, ker kolega sprašuje točno isto. In bom čas porabila za RTH, če dovolite. Enaintrideseti dvanajsti dva tisoč osemnajst je presečni datum za RTH. Ker zelo dobro poznam problem funkcioniranja tega rudnika, ker sem se tudi v mandatu, ko sem bila predsednica vlade srečevala in reševala probleme v tem rudniku, sem se praktično takoj, ko sem prevzela vodenje ministrstva, srečala s tem problemom, se se s sodelavci zelo zelo temeljito pogovorila. Pripravili smo novelo zakona, ki bi rudniku omogočal delovanje še naslednji dve leti in ki bi rudniku omogočal, da do konca počrpa sredstva, ki so skladno z državno pomočjo za zapiranje rudnika namenjena. Vmes so se pač zgodili neki neljubi dogodki. Želje, da ta rudnik obratuje še pet let, želje, da se zagotovi še več dodatnih sredstev. Po pogovoru s Slovenskim državnim holdingom, ki je upravljalec v imenu države in po pogovoru z Ministrstvom za finance sem predlog, ki je že bil v vladni proceduri, umaknila. In v tem trenutku čakamo izključno na dogovor rudnik, SDH in Ministrstvo za finance. Jaz praktično vsak dan apeliram, da to naredijo čim prej, ker če zakona ne bomo sprejeli do do roka, da bo lahko uveljavljen pred koncem leta, mislim, da smo malo zamudili vlak. Tako da nekaj časa je še, ta dvoletni plan, ki ga je Rudnik skladno z navodili Slovenskega državnega holdinga moral pripraviti, kot jaz vem, zdaj čaka potrditev nadzornega sveta Rudnika in Slovenskega državnega holdinga. In če dasta ti dve inštituciji oziroma organ in inštitucija zeleno luč, potem ni ovir, da jaz zakona ponovno ne bi dala v proceduro. Tukaj se pa vsi skupaj potrudimo, da tudi, če bo treba na izredni seji, pač ta zakon speljemo tako, da bo uveljavljen pred koncem leta.